En tant que rapporteure pour la commission des transports et du tourisme, j'ai souhaité revenir sur l'idée initiale de la Commission visant à exclure du champ d'application les investissements dans l'achat de trains ou dans les infrastructures aéroportuaires. Les transports sont au croisement de trois piliers le développement économique, la cohésion sociale et la transition écologique juste. Investir dans la mobilité durable, c'est contribuer pleinement à nos objectifs de développement durable. Il faut permettre aux régions de financer des infrastructures de transport, dans le respect de l'environnement.